Ich bin aber genauso davon überzeugt, dass wir uns damit nicht ausreichend einbringen. Ich erwarte schon, dass wir im außenpolitischen Bereich bei der Lösung der Syrienfrage doch deutlich aktiver werden, denn wir sollten es nicht den USA und Russland überlassen, was dort geschieht. Denn wenn etwas schiefgeht, werden wir die Konsequenzen spüren. Vor allem die Flüchtlinge gehen weder nach Russland noch in die USA.

Sie teilen ihr Bildungssystem, sie teilen ihre knappen Ressourcen wie Wasser, Energie und Wohnraum. Das treibt auch die Preise nach oben. In Jordanien muss man feststellen, dass Gruppen wie die Muslimbrüder Stimmung gegen die Politik des Königs machen. Das macht mich sehr besorgt. Daher bitte ich, dass wir doch auch noch überprüfen, ob wir die Hilfe speziell auch für Jordanien nicht noch aufstocken können. Wir müssen auch zur Kenntnis nehmen, dass im Nordosten des Landes der IS bereits einsickert. Da müssen wir vielleicht auch in Jordanien Hilfestellung in anderer Form leisten, um dagegen zu kämpfen.